Il ne faut jamais oublier les atrocités commises par ces deux systèmes totalitaires que furent le communisme et le nazisme. Ce devoir de mémoire pèse particulièrement sur l'Europe, le continent qui les a enfantés. Il faut transmettre le souvenir des horreurs passées pour éviter qu'elles ne se reproduisent. Je mets toutefois en garde le Parlement européen contre la tentation qui consisterait à les instrumentaliser pour attaquer la Russie d'aujourd'hui.

Je mets enfin en garde le Parlement européen contre une autre tentation qui consisterait à opérer un amalgame odieux entre les nazis d'hier et les populistes d'aujourd'hui. Les eurodéputés du Rassemblement national dénoncent avec force ce misérable stratagème probablement inspiré par de puissants lobbies, dont l'un des buts est de diaboliser la lutte contre la submersion migratoire.